Ich möchte den Rahmen dieser Diskussion nutzen, um nicht nur über die Istanbul Konvention zu sprechen, sondern auch auf die von Ihnen, Frau Kommissarin, eingangs erwähnte europäische Schutzanordnung zu sprechen kommen. Es gibt zwar in allen EU Staaten Opferschutzmaßnahmen, nur konnten diese bisher nur in dem EU Land durchgesetzt werden, in dem sie erwirkt worden sind.

Und das betrifft natürlich auch die Istanbul Konvention. Es ist eine Schande, sie nicht zügig umzusetzen.